Aj napriek tomu, že pri revízii tejto smernice zavádza Komisia nový, sofistikovanejší systém klasifikácií, ktorý rozlišuje tri kategórie toxicity a diferencuje 5 možných spôsobov expozície, a navrhuje aj sprísnenie súčasných pravidiel inšpekcií, niektoré oblasti ochrany bezpečnosti v nej nie sú náležite pokryté. Ide najmä o vynechanie úpravy vzťahov zodpovednosti pri využívaní subdodávateľských služieb, ďalej ustanovení o prepravení nebezpečných nákladov a ich dočasného skladovania v priestoroch, na ktoré smernica sa nevzťahuje. Vážnym deficitom návrhu smernice je aj príliš veľký priestor na udeľovanie výnimiek členským štátom. Viaceré katastrofy z posledných rokov nás tiež upozornili, že na zaručenie bezpečnosti zariadení je potrebné popri technologických rizikách zohľadňovať aj prírodné riziká, čo v návrhu chýba. Preto považujem za veľmi potrebné podporiť všetky doplňujúce návrhy Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, ktoré riešia nedostatky Komisiou predloženého návrhu.